Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo in Camerun la tensione sta raggiungendo livelli insostenibili, quasi da farci temere il rischio di una guerra civile. Nel mese di gennaio circa 200 persone, incluso Maurice Kamto, capo dell'opposizione, sono state arbitrariamente arrestate per aver protestato pacificamente di fronte all'ennesima

1982. Ma il governo non si è limitato solo a questo, ha iniziato a dare la caccia anche ai giornalisti e ai media indipendenti disseminando un clima di terrore in tutto il paese. Alla dura repressione politica si sommano inoltre gli scontri sanguinosi nelle regioni del nord ovest e del sud ovest, tra esercito e gruppi separatisti armati, reminiscenze di un periodo postcoloniale forse mai veramente concluso. A rimetterci, come sempre, sono i civili, studenti, soprattutto, visto che il target di queste violenze sono spesso scuole e ospedali, distrutti in segno di protesta contro il governo. Chiedo quindi al governo camerunese di rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici e organizzare al più presto un dialogo politico inclusivo per una soluzione pacifica e duratura alla crisi nelle regioni anglofone. All'Alto rappresentante, che saluto e ringrazio, chiedo invece una maggiore pressione diplomatica e un impegno concreto per la difesa dei diritti umani. Non lasciamo che, come spesso accade, l'accordo di Cotonou sia soltanto carta e inchiostro.